Domnule președinte, la fel ca și alți colegi, aș fi vrut să ridic o problemă din sfera agriculturii. Un articol recent publicat în mi a atras însă atenția în mod deosebit și, de aceea, îmi fac o datorie de onoare din a prezenta în fața Parlamentului acest articol și de a mă alătura solicitărilor formulate de autorii acestuia. Titlul articolului consider că este suficient pentru a înțelege despre ce este vorba Domnule Barroso, dărâmați zidurile din calea micilor întreprinderi. Acest articol nu este nimic altceva decât un apel la adresa viitoarei Comisii Europene de a pune în centrul acțiunilor sale susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, foarte vulnerabile în această perioadă de criză, și de a nu face în niciun fel rabat de la punerea în aplicare a Small Business Act din 2008. Parlamentul European are datoria de a se asigura că aceste măsuri sunt aplicate în mod corect și eficient, pentru că sunt necesare celor peste 20 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii din Uniunea Europeană.